Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato contro la relazione perché è tempo di smetterla con sprechi di denaro pubblico con risultati zero. All'interno della popolazione rom continuano a sussistere forti discriminazioni, talvolta veri e propri abusi sulle donne, compresi matrimoni forzati che violano i diritti fondamentali delle donne, ma soprattutto il 40 per cento dei bambini rom va a scuola,

Questo è il problema principale senza istruzione non c'è rispetto dei diritti, non c'è futuro, non c'è inclusione sociale, non c'è lavoro. La relazione chiede più fondi per i programmi destinati all'integrazione dei rom? Io direi che dobbiamo, innanzitutto, verificare che fine hanno fatto le risorse già spese, già impegnate, parliamo di milioni di euro. Credo quindi che sia necessario un cambio di prospettiva, partendo innanzitutto dal rispetto delle regole e delle leggi, prima fra tutte il rispetto dell'obbligo scolastico.